Sunt o mare susținătoare a construcției europene și de aceea înțeleg inclusiv ideea de unitate în fața crizei economice. Ce nu înțeleg însă este de ce solidaritatea înseamnă ca cetățenilor români și bulgari să li se ceară sprijin pentru planuri comune de ieșire din criză, dar în același timp să li se aplice restricții care demonstrează că nu suntem cetățeni europeni cu drepturi egale. Dacă am fi egali am avea cu toții dreptul la muncă fără restricții, indiferent de țara în care am dori să ne stabilim și am avea cu toții dreptul la libera circulație, ceea ce încă nu e cazul, căci România și Bulgaria nu au primit statutul de membre ale spațiului Schengen, deși criteriile tehnice sunt demult îndeplinite. Așadar, concetățenii mei români au în primul rând obligații europene și mai puține drepturi, un dezechilibru care contrazice însăși esența ideii europene. Are Comisia un plan prin care să convingă Consiliul și statele membre să schimbe aceste practici chiar în acest an?